Nowa konstytucja, zdecydowanie poparta przez Egipcjan, ma zapewnić państwu większą świeckość, zagwarantować równość kobiet i mężczyzn, ale daje także dużą autonomię wojsku.

Kluczowym punktem rozwiązania kryzysu politycznego w Egipcie jest dialog otwarty dla wszystkich sił politycznych. Egipt potrzebuje polityki ukierunkowanej na integrację spolaryzowanego społeczeństwa.

Ta nieustająca fala przemocy zaostrza sytuację i utrudnia znalezienie kompromisu. Dlatego apelujemy do wszystkich stron o powstrzymanie się od przemocy, a do władz Egiptu o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom bez względu na ich poglądy i przynależność polityczną. Niezbędne są także obiektywne i przejrzyste dochodzenia w sprawie wszystkich przypadków zabójstw, torturowania, poniżającego traktowania i zastraszania pokojowych demonstrantów oraz konieczne jest postawienie winnych przed sądem.